Je pense en particulier à Ahmad Reza Jalali, qui est bien connu et apprécié dans notre pays, mais aussi à tous les autres.

Les procès en Iran sont des simulacres, les aveux sont le plus souvent obtenus sous la torture et sur la base d'accusations invérifiables. En réalité, en Iran, la justice n'est rien d'autre qu'un instrument répressif de la dictature théocratique des mollahs. L'Union européenne essaie, à bon droit et je soutiens ses efforts de sauver l'accord international sur le nucléaire avec l'Iran. Ce n'est pas une raison pour fermer les yeux sur les violations perpétrées en permanence dans ce pays, non seulement contre les binationaux, mais aussi contre tous les citoyens iraniens qui sont en désaccord avec la dictature cléricale en place. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les binationaux injustement détenus et nous exigeons la libération de tous les citoyens iraniens injustement condamnés et emprisonnés. Ne pas le faire, c'est se rendre complice des abus d'une dictature.